Statele membre trebuie să fie responsabile și să facă totul pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete în niciun alt loc. Totodată, am avut o demisie binevenită a unui guvern care, de departe, ar fi putut avea o performanță mult mai bună. Mă bucură însă faptul că există o nominalizare pentru funcția de premier, în persoana dlui Dacian Cioloș, cel care, timp de cinci ani, a gestionat politica agricolă comună din poziția de comisar. Absorbția fondurilor europene trebuie să fie principala prioritate a domniei sale. Banii alocați României trebuie cheltuiți în mod responsabil și eficient, astfel încât aceștia să nu ajungă în altă parte. Sunt absolut convins că experiența domniei sale acumulată la nivel european îi va permite o bună gestionare a intereselor României și ale Uniunii Europene într o perioadă de profunde provocări, date de criza imigranților și nu numai.